Voorzitter, wij gaan grotendeels akkoord met de economische conclusies van de Raad inzetten op open strategische autonomie, waar ik al voor pleitte op 10 maart, maar geen naïef geloof in zelfvoorziening, geen protectionisme.

Maar, was Charles Michel hier nog geweest, ik zou hem gezegd hebben voeg de daad bij het woord en doe niets af van het begrotingsvoorstel van de Commissie voor onderzoek en ontwikkeling. Maak eindelijk een begroting voor de 21e eeuw. De wereld wacht niet op ons.